Dziś poznaliśmy mgliste i niestety bardzo ogólne plany Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o fundusz sprawiedliwej transformacji.

Czy zatem fundusz sprawiedliwej transformacji będzie sprawiedliwy tylko i wyłącznie z nazwy? Pan komisarz Frans Timmermans na wysłuchaniu w Komisji Środowiska, pytany o przyszłość polskich regionów górniczych, powiedział, że jako wnuk dwóch górników wie, że będzie boleć. Jak to się ma do sprawiedliwej transformacji? Ona nie może, Panie komisarzu, odbywać się kosztem pracowników regionów górniczych. Ona nie może odbywać się kosztem gospodarek opartych na węglu, takich jak moja ojczyzna Polska. Przed chwilą jeden z posłów chwalił europejski system handlu emisjami, a czy on jest oparty na sprawiedliwej transformacji, skoro mamy zróżnicowany mix energetyczny? Panie komisarzu, czy Komisja ma wyliczenia kosztów transformacji klimatycznej?